Paní předsedající, já jsem tuto zprávu podpořil, a to hlavně z toho důvodu, že obsahuje pasáž, která se týká stavu lidských práv v Číně. Ve zprávě je jasně konstatováno, že stav lidských práv ukazuje vážné znepokojení a že opravdu Čína s lidskými právy dnes musí něco dělat, pokud se chce zařadit mezi vyspělé a v budoucnu snad demokratické země. Jsem velmi rád, že zpráva poukazuje například na zákon o řízení zahraničních nevládních organizací, který, pokud bude do budoucna účinný, tak výrazně omezí občanskou společnost v Číně

Takže ano, obchodovat s Čínou je nutné, je to samozřejmě ekonomicky výhodné, ale bez poukazování na lidská práva je to podle mého názoru špatné.